Mantengamos el debate si así lo creemos necesario, pero en un momento como el que estamos viviendo ahora mismo, con un nuevo proceso de diálogo impulsado por Noruega, donde todos los actores están implicados, donde las negociaciones avanzan —incluso el papa las ha apoyado—, este Parlamento tiene la oportunidad de dejar de hacer resoluciones, de no intentar injerir en la política de Venezuela y de mostrarse como un actor fundamental en la defensa del diálogo, en la defensa de la paz, y así poder ayudar, sin ninguna duda, por la única vía por la que conseguiremos una situación estable y beneficiosa para el pueblo de Venezuela.